și de a continua să înainteze pe calea apropierii de Uniunea Europeană. Ne bucurăm că alegerile s au desfășurat într un climat de liniște și ordine și că noul guvern nu numai că și a exprimat intenția fermă de a privilegia o orientare proeuropeană, dar a și luat deja o serie de măsuri în această direcție. Pe de altă parte, noile autorități din Republica Moldova se confruntă cu dificultăți uriașe. Una dintre cele mai grave crize, una dintre cele mai mari dificultăți este necesitatea de a face față consecințelor crizei economice și financiare. Dintre vecinii răsăriteni ai Uniunii Europene, Republica Moldova se află, probabil, în situația economică cea mai fragilă. Comerțul și producția industrială s au prăbușit pe fondul crizei, dar și al frământărilor politice generate de alegerile parlamentare din aprilie.

Având în vedere că Republica Moldova este deja cea mai săracă țară din Europa, acest regres este deosebit de dureros și va accentua și mai mult greutățile cu care se luptă populația și, în special, persoanele cele mai vulnerabile. Pentru a veni în ajutorul Republicii Moldova și al populației sale, Uniunea Europeană este dispusă să sprijine această țară, oferindu i o asistență macrofinanciară, în plus față de cea care poate fi acoradată de Fondul Monetar Internațional și în coordonare cu acesta. De asemenea, vom furniza asistența specializată și vom accelera plata ajutorului nostru obișnuit pentru această țară. În ceea ce privește asistența macrofinanciară, așa cum este necesar pentru acest tip de asistență, sprijinul nostru va depinde de încheierea unui acord asupra unui program de sprijin între Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional.

Ca atare, este prea devreme să putem ști ce formă va îmbrăca programul de asistență macrofinanciară pe care l ar putea acorda Comisia Europeană. Ne așteptăm ca autoritățile să solicite sprijin, nu numai pentru consolidarea rezervelor valutare, ci și pentru acoperirea deficitului bugetar. Trebuie menționat că Republica Moldova este eligibilă atât pentru granturi, cât și pentru împrumuturi. Din ce se va compune, în final, această asistență depinde, firește, de nevoile care vor fi identificate. Între timp, Comisia Europeană, a trimis deja o misiune de experți la Chișinău, sub conducerea Direcției Generale Afaceri economice și financiare DG ECFIN, pentru a oferi asistența autorităților din Republica Moldova la elaborarea programului lor economic.

Serviciile Comisiei s au folosit de acest prilej pentru a culege informațiile necesare pentru pregătirea unui program de asistență macrofinanciară. Comisia își menține disponibilitatea de a oferi în continuare autorităților de la Chișinău, consultanță de specialitate în acest domeniu. Totodată, ne străduim să accelerăm plățile aferente operațiunilor de sprijin bugetar din cadrul Instrumentului european de vecinătate și parteneriat. În luna septembrie Comisia Europeană a aprobat o majorare de la 30,5 milione de euro la 34,5 milioane de euro a plafonului plăților destinate sprijinului bugetar pentru acest an. Firește, scopul asistenței noastre, sub forma sprijinului bugetar, este în primul rând, de a încuraja reformele în sectoarele convenite, nu doar de a umple golurile din buget. În actuala situație însă nu este doar un mijloc de a completa resursele bugetare limitate. Este și o modalitate de a ajuta la depășirea greutăților reale cu care se confruntă populația din Republica Moldova. Salutăm în mod deosebit faptul că membrii Parlamentului European au solicitat sprijin urgent pentru Republica Moldova. În lunile care vor urma, vom face apel la dumneavoastră pentru eforturile pe care le depunem în această privință. Suntem încrezători că Parlamentul va aproba cu promptitudine pachetul de asistență macrofinanciară pentru Republica Moldova, atunci când acesta îi va fi prezentat. Vom putea astfel să asigurăm acordarea la timp a asistenței. Înainte de a încheia, doamnelor și domnilor, această declarație, permiteți mi să mă refer, pe scurt, la situația din Transnistria. Întâi de toate, pentru a sublinia cât este de important să nu pierdem din vedere această problemă în contextul schimbărilor politice semnificative care au loc în Republica Moldova. Convorbirile pentru soluționarea conflictului ar trebui reluate cât mai curând posibil în așa numitul format 52. Suntem optimiști în acest sens deoarece noul guvern a reafirmat sprijinul pentru acest principiu în programul său. Uniunea Europeană are o influență din ce în ce mai importantă

Contăm pe noua conducere de la Chișinău că aceasta va aborda proactiv această problemă, ceea ce va ajuta la soluționarea conflictului. În ceea ce ne privește, tocmai am lansat două pachete de proiecte de consolidare a încrederii, cu finanțarea Comisiei Europene în domeniile sănătății, protecției mediului, social și economic. Această acțiune se înscrie într un cadru mai larg al eforturilor noastre neîntrerupte în favoarea reglementării conflictului. Doamnelor și domnilor, sub aspect politic, ca și din punct de vedere economic, Republica Moldova se află la o răscruce de drumuri. Suntem pe deplin angajați în susținerea dezvoltării viitoare a țării și ne vom da toată silința, în continuare, pentru ca, în această conjunctură deosebit de critică, sprijinul nostru să fie substanțial și eficace și să parvină la momentul potrivit.